C'est l'accumulation de lois qui restreignent, par exemple, la liberté d'expression, lois mémorielles ou autres. La critique de l'immigration on le voit bien ici est réputée raciste et xénophobe.

Il s'agissait de parlementaires, d'un mouvement politique qui s'est présenté légitimement aux élections, de façon pacifique, dont les députés ont été régulièrement élus.

Michel répute ces députés comme tenant un discours de haine et anticonstitutionnel, et il s'arroge le droit, avec la majorité de cette assemblée, de supprimer leurs droits.

Le questionnement légitime sur l'histoire contemporaine est assimilé au négationnisme.